Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani gostje, ministri, ministrica, spoštovani kolegi in kolegice, poslanci, dober dan. Spoštovani gospod Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, stroški vrtcev so za občine na periferiji z dvigom plač v javnem sektorju postali zelo visoki. Manjše občine v spodnjem Podravju s težavo pokrivajo visoke stroške dela v vrtcu, nekateri vrtci pa so tudi zelo slabo zasedeni. Občine z že tako nizkimi proračuni vedno težje gospodarijo. Župani v mojem volilnem okraju so torej mnenja, da naj država pokriva stroške dela vzgojitelja in varuha ali pa poveča sredstva za delovanje, vrtcev občinam. Pravkar imamo na mizi tudi predlog za spremembe Zakona o vrtcih. Do prejšnjega tedna je bila tudi odprta javna razprava. Med razlogi za spremembe navajate boljši nadzor nad delovanjem vrtcev ter možnost za omejevanje sredstev za vrtce v zasebni lasti. Zadeva mi je do neke mere razumljiva, ne morem se pa strinjati s temle vašim posegom, in sicer omejevanje sredstev vrtcev, posredno preko občin bo prišlo najverjetneje do tega, da bodo občine zmanjšale sredstva za zasebne vrtce. Zadeva potem gre naprej. Se pravi, če imamo, imate prazne oddelke in odvečna mesta le v javnih vrtcih, iščite vzroke v slabem vedenju in slabi kvaliteti dela še v javnih vrtcih. Kaj menite, zakaj so odvečna mesta v javnih vrtcih in ne v zasebnih vrtcih, ki jih nameravate omejevati. Zakaj so nekateri javni vrtci skupaj z njihovimi ravnatelji neprožni? In zakaj dovolite, da jih vodstva peljejo po zastarelih programih in metodah vodenja. Mislim, da so tudi tukaj vzroki, da je nekaj manj staršev zato, da dajo otroke v javne vrtce. Zaradi tega so namreč tudi dobri mlajši in usposobljeni kadri, torej zaposleni, nemotivirani, delo je nekreativno in s tem so vrtci seveda obsojeni na izgubo svojih varovancev. Kaj boste naredili, da bi se vodenje vrtcev vendarle posodobilo, moderniziralo? Ali boste občinam namenili več sredstev ali pa pokrivanje stroškov dela v vrtcih? Hvala.